Doamnă președintă, domnule comisar, sigur, rezultă clar din puținele luări de cuvânt de aici, pentru că e păcat că suntem puțini, că trebuie făcut ceva. Trebuie să existe o responsabilitate a deținătorilor de platformă.

Sunt copii care, așa cum a fost arătat aici și la noi, în țara mea, e acel joc stupid, cu balena albastră mor copiii.

Mă bucur că, doamnă președintă, sunteți o susținătoare a drepturilor consumatorului. Aici intervine și acest drept al consumatorului, să fim protejați, și trebuie urgent să intervenim cu o reglementare de responsabilitate să răspundă fiecare pentru informația falsă. Asta nu înseamnă că nu vrem libertatea presei, dar vrem responsabilizarea celor care circulă informații pe platformele online.